Som veľmi rada, že práve slovenskí záchranári boli medzi prvými, ktorí pomohli našim maďarským priateľom. Myslím si, že na súčasnej situácii a na jej riešení sa musí podieľať spoločne Európska únia, maďarská vláda, ako aj predmetná spoločnosť, ktorá celú ekologickú katastrofu spôsobila. Záverom mi dovoľte, pani predsedajúca, veľmi krátko vysvetliť kolegyni Morvaiovej, že moju reakciu nespôsobila rozhodne katastrofa v Maďarsku a nesedím o jedenástej v noci v Parlamente preto, aby som sa vysmievala ľuďom, ktorí trpia. Moju reakciu vyvolalo úplne hlúpe vyjadrenie Vášho kolegu z maďarského Jóbiku, extrémistickej strany, ktorý spojil túto dramatickú situáciu, ktorá sa stala v Maďarsku, s jazykovým zákonom na Slovensku. Pani kolegyňa, môžem Vás ubezpečiť, že ani súčasná vláda, ktorej súčasťou je aj maďarská strana Híd, nezmenila tento jazykový zákon a tento jazykový zákon je v poriadku.